In questo caso vengono colpite delle persone che hanno sofferto, che sono state vittime, che si sono trovate in gravissime difficoltà, che addirittura sono sopravvissute a una tragedia, come quella di Lampedusa. In questo caso la magistratura non ha il bisogno di mandare un avviso di garanzia al sopravvissuto per aprire un'inchiesta e poi noi abbiamo bisogno proprio per sollecitare uno spirito europeo, uno spirito di accoglienza, uno spirito che in qualche modo ci metta nella condizione di accogliere anche nella condizione di perseguire i reati. Ma i reati vanno perseguiti con le persone che commettono reati e in quel caso stiamo parlando soltanto di vittime.